viðbótar hinum almenna persónuafslætti sem lögin hafa að geyma og háttvirtir þingmenn þekkja hver er sérstakur persónuafsláttur verði svo hár á hverju ári að hann dugi til þess að einstaklingur með tekjuskattsstofn að einn komma átta milljónir króna á ári eða hundrað fimmtíu þúsund krónur á mánuði verði skattlaus greiði hvorki tekjuskatt né útsvar við gerum ráð fyrir því að þessi sérstaki tekjuskattur hreyfist eftir vaxandi tekjum og lækki þar til tekjur hafi náð þremur milljónum króna eða tvö hundruð fimmtíu þúsund krónur á mánuði fer hann fallinn niður þetta þýðir tvennt virðulegi forseti í fyrsta lagi að skattbyrði þeirra sem hundrað fimmtíu þúsund krónur á mánuði og minna mun verða núll þessi hópur mun fá verulega kjarabót frá því sem nú er í öðru lagi mun þessi breyting þýða að sá hópur framteljenda sem er með tekjur á bilinu hundrað fimmtíu þúsund upp í tvö hundruð fimmtíu þúsund á mánuði mun fá viðbótarpersónuafslátt og skattar þeirra muni lækka frá því sem nú er frumvarpið mun hins vegar ekki hafa áhrif á skattbyrði þeirra sem hafa meira en þrjár milljónir á mánuði í árstekjur frjálslyndi flokkurinn bar fram þá stefnu fyrir síðustu alþingiskosningar að hækka almenna hluta persónuafsláttarins upp í hundrað og tólf þúsund krónur

undirbúa frumvarp um það en það er langstærsti hlutinn af skattatillögum flokksins fyrir síðustu kosningar og sú kostnaðarsamasti þannig að viljum fara vandlega yfir það mál áður en við leggjum frumvarpið fram og vera vissir um að það verði hægt að rökstyðja með tryggilegum hætti að slíka breytingu væri hægt að gera án skattahækkunar okkur sýnist á væntanlegri útkomu þessa árs fyrir ríkissjóð og fjárlagafrumvarpi fyrir næsta ár að mat okkar á fjárhagsstöðu ríkissjóðs til næstu ári muni reynast nærri lagi þannig að það gæti dregið til þess að við mundum flytja frumvarp um almenna hækkun persónuafsláttarins fljótlega á þessu kjörtímabili við völdum þann kostinn að taka út úr lágtekjuhópinn og leggja strax til hækkun skattleysismarka hjá þeim hópi og bætt kjör hans lagt er til að þetta frumvarp öðlist gildi um áramótin fyrsta janúar tvö þúsund og átta þannig að það hefur áhrif strax á næsta ári með frumvarpinu fylgir svohljóðandi greinargerð virðulegi forseti með leyfi forseta með frumvarpi þessu er lagt til að bæta verulega hag lágtekjufólks með því að taka upp sérstakan persónuafslátt sem kemur til viðbótar núverandi persónuafslætti tekjur manns að hundrað fimmtíu þúsund krónur á mánuði verða skattfrjálsar en skattleysismörk eru nú rétt tæplega níutíu þúsund krónur á mánuði nái frumvarpið fram að ganga munu skattar lækka um tuttugu og eitt þúsund fjögur hundruð krónur á hverjum mánuði hjá þeim sem hefur hundrað fimmtíu þúsund krónur á mánuði í tekjur á heilu ári nemur kjarabótin fyrir lágtekjufólk allt að tvö hundruð fimmtíu og sjö þúsund krónur skattar munu einnig lækka hjá þeim sem hafa tekjur frá hundrað fimmtíu þúsund krónur til tvö hundruð fimmtíu þúsund krónur á mánuði en við þau tekjumörk fellur sérstaki persónuafslátturinn niður gert er ráð fyrir að sérstaka persónuafslættinum verði eins og persónuafslættinum ráðstafað til greiðslu tekjuskatts útsvars og fjármagnstekjuskatts og falli niður það sem þá er enn óráðstafað hins vegar verði sérstaki persónuafslátturinn ekki millifæranlegur til maka það er eina frávikið frá almennum reglum um persónuafslátt sem við leggjum til að verði ráðherra er falið að setja í reglugerð ákvæði um ráðstöfun sérstaka persónuafsláttarins á móti staðgreiðslu á tekjuári samkvæmt lögum um staðgreiðslu opinberra gjalda þannig að hann nýtist þá strax eins og kostur er en eðli málsins samkvæmt verður sérstaki persónuafslátturinn ákvarðaður endanlega við álagningu skatta þegar skattframtal liggur fyrir verði frumvarpið að lögum mun það bæta kjör elli og örorkulífeyrisþega sérstaklega en þeir eru fjölmennir í tekjulægstu hópunum í þjóðfélaginu þannig er til dæmis talið að nærri þriðjungur aldraðra hafi tekjur lægri en hundrað tuttugu þúsund krónur á mánuði samkvæmt upplýsingum frá landssambandi eldri borgara hefur þróun kaupmáttar ráðstöfunartekna á árunum nítján hundruð áttatíu og átta til tvö þúsund og sjö hjá ellilífeyrisþega sem ekki býr einn verið fjarri því að halda í við kaupmáttaraukninguna hjá almenningi á sama tíma hefur hækkunin hjá ellilífeyrisþeganum verið aðeins tæplega tuttugu prósent en sextíu prósent hjá almenningi afdrifaríkast fyrir lágtekjufólk hefur verið lækkun skattleysismarka á þessum tíma skattleysismörkin eru aðeins rétt tæplega níutíu þúsund krónur á mánuði en væru um hundrað tuttugu þúsund krónur ef þau hefðu fylgt verðlagi og nærri hundrað fimmtíu þúsund krónur nú ef þau hefðu fylgt launavísitölu vegna þessarar þróunar hefur skattlagning á lægri tekjur en hundrað fimmtíu þúsund krónur á mánuði farið vaxandi fyrir ellilífeyrisþega sem greiddi ekki skatt af sínum tekjum við upphaf staðgreiðsluskattkerfisins þýðir lækkun skattleysismarkanna síðan þá minnkandi ráðstöfunartekjur eftir skatta og nú er svo komið að af sambærilegum tekjum og voru nítján hundruð áttatíu og átta fara ein mánaðarlaun í skatta til ríkisins og lífeyrisþeginn er verr staddur sem því nemur þessi þróun kemur skýrt fram þegar skoðuð er skattbyrði einstakra tekjuhópa og framteljendum skipt í tíu jafnstóra hópa í lægstu tíund eru tíu prósent tekjulægstu framteljendurnir og þannig koll af kolli borin er saman skattbyrðin árin nítján hundruð níutíu og fjögur og tvö þúsund og fjögur og kemur þá í ljós að skattbyrðin hefur vaxið í öllum tíundarhópunum nema þeim hæsta þar sem hún hefur lækkað skattbyrðin hefur hins vegar þyngst mest í lægstu tekjuhópunum um fjórtán prósent í lægstu tíundinni og fimmtán komma þrjú prósent í næstlægstu meðaltalshækkun skattbyrðarinnar hjá öllum tekjuhópunum er um fjögur og hálft prósent samkvæmt gögnum sem stefán ólafsson prófessor hefur látið taka saman í heildina hafa heildarskatttekjur hins opinbera aukist um tíu prósent af landsframleiðslu frá nítján hundruð níutíu og fimm til tvö þúsund og fjögur meðal annars með því að skatttekjur af lágum tekjum hafa aukist á tímabilinu fer ekki á milli mála að lækkun skattleysismarka á verulega sök á þessari þróun þar sem saman hefur farið raunlækkun persónuafsláttarins og lækkun tekjuskattsprósentunnar sem léttir sköttum mun meira af háum tekjum en lágum afleiðingin verður vaxandi ójöfnuður milli þjóðfélagshópanna sem sést best á þróun svonefnds gini stuðuls tilgangur frumvarpsins er að rétta hlut þeirra sem lágar tekjur hafa og gera hann svipaðan og var við upphaf staðgreiðsluskattkerfisins með því að færa skattleysismörkin upp í hundrað fimmtíu þúsund krónur á mánuði fyrir þá sem hafa þær tekjur og lægri á tekjubilinu frá hundrað fimmtíu þúsund krónur upp í tvö hundruð fimmtíu þúsund krónur verða einnig hærri skattleysismörk vegna sérstaka persónuafsláttarins og verða þau frá hundrað fimmtíu þúsund krónur og að níutíu þúsund krónur á mánuði eins og þau eru nú og fara lækkandi með vaxandi tekjum sem dæmi mundi sá sem hefur tvær milljónir og fjögur hundruð þúsund krónur í árstekjur eða tvö hundruð þúsund krónur á mánuði vera með hundrað tuttugu þúsund krónur í skattleysismörk í stað níutíu þúsund krónur nú það mundi þýða um tíu þúsund krónum lægri skattgreiðslu á mánuði en nú er frumvarpið mun bæta kjör tuga þúsunda framteljenda ef það nær fram að ganga virðulegi forseti ég legg svo til að frumvarpinu verði að lokinni þessari umræðu vísað til annarrar umræðu og háttvirtrar efnahags og skattanefndar